hefur töluvert verið rætt hér í dag um ábyrgð hæstvirts forsætisráðherra hefur lagt á það mikla áherslu að hér hafi verið um að ræða klúður við framkvæmd málsins niðurstaða hæstaréttar felur það í sér að um sé að ræða galla á framkvæmd en ekki lagasetningunni og hver ber ábyrgð á framkvæmdinni enginn fyrst og fremst er það hæstvirtur forsætisráðherra en alþingi þarf líka að sjálfsögðu eins og nokkrir hafa nefnt hér að skoða sinn þátt í málinu það er líka mikið talað um að menn verði að læra af þessari reynslu læra og gera betur næst en hversu mikil alvara er á bak við slíkar yfirlýsingar við höfum nefnilega oft áður séð yfirlýsingar sem hljóma vel en lítið er svo farið eftir til dæmis frá því fólki sem talaði hvað mest um eflingu beins lýðræðis en hefur svo verið á móti því að setja öll stærstu mál undanfarinna ára í þjóðaratkvæðagreiðslu og meira að segja sniðgengið þá þjóðaratkvæðagreiðslu sem var þvinguð upp á ríkisstjórnina það fólk sem reynir að byggja pólitíska stöðu sína á einkavæðingu fyrir mörgum árum síðan hefur svo ráðist í umfangsmestu og leynilegustu einkavæðingu íslandssögunnar það fólk sem talaði svo mikið um faglega stjórnsýslu hefur sett met í ráðningum flokksfélaga sinna án auglýsingar þeir sem kynntu sig sem talsmenn almennings og töluðu um skjaldborgina fyrir heimilin hafa vandræðast með stöðu íslenskra heimila í tvö ár og þeir sem kynntu sig sem velferðarstjórnina hafa vegið að velferð að heilbrigðismálum á landsbyggðinni af meiri hörku en dæmi eru um áður og þeir sem töluðu hvað mest um mikilvægi þess að axla ábyrgð þó sérstaklega pólitíska ábyrgð kannast ekkert við neitt slíkt í þessu gríðarlega mikla klúðursmáli ekki hvað síst virðist hæstvirtur forsætisráðherra ekki kannast við neitt slíkt jafnvel þó að hæstvirtur ráðherra hafi á sínum tíma viljað herða enn lög um landsdóm til að ítreka það að stjórnmálamenn ættu ekki að komast hjá ábyrgð vegna þess sem undirmenn þeirra framkvæma en nú kannast hæstvirtur forsætisráðherra ekki við neitt tal um ábyrgð í staðinn kemur hæstvirtur forsætisráðherra hér í fyrradag og steytti hnefann framan í þingið ber í púltið og segist vera að framkvæma vilja fólksins mér finnst eitthvað hálfóþægilegt sérstaklega í svona hálfgerðu upplausnarástandi eins og er í þjóðfélaginu núna þegar stjórnmálamenn fara að tala um það að þeir séu að framkvæma vilja fólksins það er svo sem kannski allt í lagi að lýsa því yfir að eitthvað sé vilji almennings ef menn telja að það sé ríkjandi skoðun meðal almennings mjög mikill meiri hluti fyrir því og jafnvel tala um að þjóðin sé á einhverri skoðun ef það er algjör meiri hluti það mætti til dæmis segja að þjóðin fagni því þegar íslenska handknattleikslandsliðinu gengur vel en það er eitthvað rangt við það þegar stjórnmálamenn fara að tala um sig sem fulltrúa fólksins das volk eða narod á rússnesku þegar menn fara að lýsa því yfir að þeir einir séu þess megnugir að framfylgja þessum vilja og verði hugsanlega að ganga býsna langt til þess að framfylgja þessum vilja sem þeir telja að fólkið hafi þá fara að hringja viðvörunarbjöllur

stjórn kommúnista í austur þýskalandi var reyndar kjörorðið við erum fólkið

framkvæma vilja þess eins og menn því miður hafa fallið í þá gryfju aftur og aftur að gera hér ekki hvað síst varðandi þetta stjórnlagaþing

hefur ýmislegt komið í ljós kostnaðurinn var jú töluverður en lærðum við ekki eitt og annað af þeim kostnaði til dæmis það að það voru hugsanlega ýmsir gallar á því kosningakerfi sem alþingi hafði samþykkt áður en hæstiréttur hafnaði kosningunum sjálfum það var til dæmis mikið ójafnræði milli landsbyggðar og þéttbýlis höfuðborgarsvæðisins þekkt fólk frægt fólk komst miklu frekar á stjórnlagaþingið en aðrir það er það var kannski ekki svo mikið samhengi milli sérfræðiþekkingar á þessu sviði miklu meiri fylgni milli þess hversu þekktir menn voru áhugi almennings var því miður verður að segjast ekkert sérstaklega mikill kosningaþátttaka þrjátíu og fimm komma níutíu og fimm prósent og veruleg vonbrigði það kom mér á óvart hversu lítil þátttakan var svo hefur í rauninni komið kannski enn frekar í ljós í framhaldinu ef menn fara að horfa í skoðanakannanir

fólkið virðist að minnsta kosti ekki setja þetta mál í fyrsta sæti ættum við ekki einmitt að ræða þetta og velta því fyrir okkur hvað betur megi fara hvort við höfum staðið nógu vel að verki og nálgunin verið rétt til dæmis gætum við velt fyrir okkur hvort þingið hafi þorað að ræða málið á sínum tíma almennilega eða að menn hafi hreinlega óttast að fá á sig þann stimpil að þeir væru andlýðræðislegir á móti eflingu lýðræðis á móti fólkinu óttast það að einhverjir álitsgjafar eða hugsanlega þingmenn færu að hrópa um það að þeir sem væru að tefja framgang þessa máls væru óvinir fólksins þingið má ekki láta setja sig í þá stöðu að þora ekki að ræða allar hliðar mála að einhver ein skoðun sé svo ríkjandi að menn óttist að jafnvel bara að tefja framgang þeirrar leiðar sem er ofan á við sjáum umræðuna nú þegar þegar menn vilja staldra við og læra af reynslunni og taka mið af því sem við höfum séð á síðustu mánuðum þá fá menn það á sig að þeir séu bara á móti stjórnlagaþingi að minnsta kosti og líklega á móti lýðræðinu líka hvaða breyting verður ef við ætlum aftur að vinna málið með þeim hætti að þeir sem vilja hafa varann á eigi á hættu að vera sakaðir um að vera andstæðingar lýðræðis við þurfum að velta fyrir okkur alvöruspurningum til dæmis hvort forgangsröðunin hafi verið rétt hjá okkur hvernig best sé að standa að því að laga og bæta stjórnarskrána því að ég held að flestir séu þrátt fyrir allt sammála um að það sé ákaflega mikilvægt verkefni við þurfum að velta fyrir okkur hverju við sækjumst raunverulega eftir auðlindir í eigu þjóðarinnar mér heyrist vera ágætissamstaða um það efling þingræðis ég held að það sé ágætissamstaða um það líka við þurfum að velta þessu fyrir okkur en ekki tala eins og handhafar hins eina sannleika talsmenn fólksins velta fyrir okkur forgangsröðinni hvort við eigum kannski bara að gefa okkur tíma í að hugleiða þetta almennilega en efla atvinnulífið á meðan leysa loksins eins og hægt er skuldavandann sem almenningur er enn þá í eftir fyrir tveimur árum og nota þann tíma sem þannig gefst sem er nægur til að finna bestu hugsanlega lausn á þessu máli hvernig við getum bætt stjórnarskrá íslands og hætt að óttast upphrópanafólkið og þá sem kunna því betur að grafa undan þeim sem halda fram andstæðum skoðunum en að